hverju komast hæstvirtir ráðherrar upp með að segja að þetta séu ekki nein skilyrði af hálfu sjóðsins nú liggur það fyrir og hæstvirtur forsætisráðherra segir að þetta séu aðgengileg skilyrði ég er ekki viss um að þetta séu aðgengileg skilyrði vilhjálmur egilsson gylfi arnbjörnsson

ekki gera svona hluti ég segi bara hérna hæstvirtur forsætisráðherra kann það að vera að eftir nokkra daga stöndum við frammi fyrir því að þessi gjöld hefðu fyrst og fremst valdið kaosi og hruni